Europaweit konnte hier beispielsweise der Obst und Gemüsemarkt durch diese Sondermaßnahmen wirklich auch nennenswert entlastet werden.

Und ich meine schon, dass das wichtige Maßnahmen in Krisenzeiten sind.

Die Kommunikation, zum Beispiel bei Sofortmaßnahmen, muss deutlich verbessert werden. Wir brauchen vor allem ein schlankes und effizientes Abwicklungssystem. Die Hilfe in Krisenzeiten darf nicht zu einem Spießrutenlauf für die Bäuerinnen und Bauern und zu mehr Bürokratie werden. Ich möchte die Kommission wirklich bitten, hier eine umfassende Evaluierung der außerordentlichen Sondermaßnahmen vorzulegen. Wir dürfen nicht auf die nächste Krise warten, um die Instrumente zu verbessern und beispielsweise EU weite Konzepte für Krisenmanagement, inklusive eines angemessenen Budgets, vorzulegen.

Durch die Abwicklung der Superabgabe im nächsten Quotenjahr werden dem Milchsektor noch einmal beträchtliche Mittel entzogen.